Die populistischen feigen Zyniker sind für mich jene, die verzögern, Investitionen als Verschwendung denunzieren, blockieren und den Wert von Forschung und Bildung, Klimazielen und Investitionen, flächendeckender Landwirtschaft und sozialem Zusammenhalt, Außengrenzschutz und Sicherheit, Verteidigungs Außenpolitik, Energiepolitik nicht erkennen wollen. Die heutige Abstimmung und die Debatte der nächsten Wochen ist eine zwischen Nationalismus, Populismus, Feigheit und Ignoranz und auf der anderen Seite Verantwortung, Zukunft, Vernunft und Aufrichtigkeit. Jeder von uns weiß, dass die 1 Grenze unsere gemeinsame Zukunft, für die jeder von uns Verantwortung trägt,

Herr Kommissar, das Parlament steht hoffentlich heute auf Ihrer Seite und stärkt Ihnen für die Verhandlungen den Rücken.